Brok manque totalement son objet, parce que le problème n'est pas du tout de s'ingérer dans la politique intérieure des États Unis, comme il le fait et comme le font également les amendements qui ont été déposés et votés. Les États Unis n'ont pas plus à s'ingérer dans nos affaires que nous n'avons à nous ingérer dans les affaires intérieures des États Unis. Le véritable problème est de savoir si nous ne sommes pas insensiblement passés du statut d'alliés au statut de vassaux. Et nous devons exiger la réciprocité et ne nous intéresser qu'aux questions internationales. Il faut donc saisir l'occasion de la présidence Trump pour nous affranchir de l'OTAN, dont l'existence ne se justifie plus depuis que l'Union soviétique a disparu et n'est plus une menace contre nous. Il faut nous élever contre les spoliations incroyables auxquelles l'administration ou l'appareil judiciaire américains ont procédés contre nos banques, contre nos intérêts, et il faut nous élever contre la prétention insupportable des États Unis à imposer l'universalité de leurs sanctions au détriment de nos entreprises.